Il est vrai que l'excellent rapport de Mme De Keyser mettait déjà en évidence les risques, les difficultés, les fragilités de faire émerger rapidement un État.

Au delà des souffrances des sud soudanais des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés la crise qui sévit au Soudan du Sud menace aussi évidemment la stabilité régionale. On peut penser à l'Ouganda, à la République démocratique du Congo, au Soudan lui même et à la corne de l'Afrique, mise à mal par le conflit qui se déroule aussi en République centrafricaine et dont on est encore loin d'entrevoir une solution.

Nous devons rappeler au Président Salva Kiir et à son rival, l'ancien vice président Rieck Machar, que c'est à eux aussi de prévenir l'escalade de la violence et notamment la dérive ethnique qui en découle. Nous saluons l'ouverture des négociations de paix le 6 janvier dernier.

Il faut qu'un dialogue politique inclusif, qui porte notamment sur la libération de tous les prisonniers politiques, soit enclenché. Je veux aussi féliciter la représentante spéciale et la chef de la mission des Nations Unies pour le Soudan du Sud, Hilde Johnson, qui met tout en œuvre pour que la médiation sous les auspices de l'Autorité intergouvernementale pour le développement conduise au retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président du Conseil, étant donné l'engagement particulièrement important de l'Union européenne au Soudan du Sud, nous pensons qu'il serait judicieux de prévoir une prolongation du mandat du représentant de l'Union européenne pour la corne de l'Afrique, Alexander Rondos, qui s'est rendu vous l'avez d'ailleurs dit dans la région et qui a établi des contacts réguliers avec les acteurs clés du Soudan du Sud et de la région.

Nous insistons, bien entendu, pour que les auteurs des violations des droits de l'homme et de toute exaction à l'égard de la population civile soient poursuivis et jugés. La communauté internationale doit et peut peser de tout son poids pour que les négociations de paix se poursuivent et permettent d'éviter une guerre civile.